virðulegur forseti góðir landsmenn við lifum erfiða tíma og búum við erfitt ástand en vandinn er þó ekki óyfirstíganlegur allt sem þarf er skýr framtíðarsýn skýr stefnumörkun skýr sýn á það hvernig við komumst út úr þeim erfiðleikum sem nú er við að etja við eigum að taka réttar ákvarðanir og við læra af síðustu heimskreppu þjóðir heims gripu þá til þess ráðs að loka sig hver bak við luktar dyr bak við tollmúra og höft og töldu sér trú um að þannig yrðu til lausnir á alþjóðlegum efnahagsvanda afleiðingin var enn dýpri kreppa enn meira atvinnuleysi en ella hefði þurft að fara og slíkt vantraust milli þjóða að afleiðingin varð hrikalegustu styrjaldarátök sem mannkynið hefur upplifað hver var forsendan fyrir efnahagslegri endurreisn íslands hvaða markaði vegferð íslands frá örbirgð til bjargálna jú það var þegar markaðir opnuðust fyrir íslenskar afurðir í

velsæld íslands hefur ávallt verið samtvinnuð verslunarfrelsi aðgangi að mörkuðum það eru tækifæri í öðrum löndum sem hafa skapað íslenska velsæld íslenskt efnahagslíf er vegna þess hversu fámenn við erum alltaf einhæft og við þurfum þess vegna á fjölbreytni að halda sem við fáum fyrst og fremst með aðgangi að öðrum mörkuðum aðgangi að þekkingu

það er þannig sem við leggjum grunn að velferð til lengri tíma litið fram undan er stærsta verkefnið okkar að tryggja störf fyrir tuttugu þúsund atvinnulausa það er verkefni sem við verðum og það er verkefni sem okkur má ekki

að störfum annars staðar eða vera atvinnulaust til langframa hvorugur kosturinn er ásættanlegur þessi störf geta einkum orðið til í iðnaði eða þjónustu þær greinar þurfa á engu öðru frekar að halda en stöðugu rekstrarumhverfi lágum vöxtum og stöðugu gengi okkur hefur brugðist bogalistin við að tryggja viðeigandi rekstrargrundvöll fyrir atvinnulífið að þessu leyti á undanförnum árum það er dapurleg reynsla sem

það er ekki boðlegt til langframa að við búum íslenskum heimilum þá umgjörð að borga alltaf heimsins hæstu vexti og að íslensk heimili þurfi að leggja í verulegar áhættufjárfestingar þegar þau kjósa að kaupa sér þak yfir höfuðið þurfi annaðhvort að sæta hækkunum á lánum vegna verðtryggingar eða leita á náðir gengistryggðra lána með þeim hörmulegu afleiðingum sem við öll þekkjum í dag þess vegna þurfum við að líta á það sem meginmarkmið okkar að tryggja almenningi á íslandi sambærileg lífskjör og í öðrum löndum til þess að halda í fólk til að gefa fólki von um að það sé þess virði

að fólk geti risið undir kostnaði við daglegt heimilishald en þurfi ekki að leita sér að vinnu annars staðar þess vegna vill samfylkingin að við sækjum um aðild að evrópusambandinu það er mikilvægt langtímaverkefni en það er líka brýn aðgerð til skemmri tíma litið sú aðgerð ein og sér mun greiða fyrir úrlausn á brýnum vanda okkar í gjaldmiðilsmálum hún mun auðvelda okkur að fá verðmyndun á gjaldeyrinn og hún mun hjálpa okkur að ná stöðugleika í gengi krónunnar við viljum síðan hefja aðildarviðræður og gæta þar að grundvallarhagsmunum þjóðarinnar og sérstaklega hagsmunum sjávarútvegs og landbúnaðar við viljum að sjálfsögðu tryggja full yfirráð yfir auðlindum og samning sem felur þetta í sér viljum við leggja í dóm þjóðarinnar virðulegi forseti sjálfstæðisflokkurinn býður okkur upp á einfalda framtíðarsýn í dag

tækifæri fyrir alla þar sem við tryggjum samstöðu okkar allra um endurreisn efnahagslífsins þar sem við gefum öllum pláss og